Señora Presidenta, Señorías, estamos ante una de las señas de identidad de Europa, ante uno de los pilares básicos de la construcción europea. Por eso, es de lamentar que llegue al Pleno de este Parlamento toda la política agrícola común de una forma tan abierta. No hay más que ver el número de enmiendas que vamos a tener que votar mañana para llegar a la conclusión de que los términos de esta reforma deberían haber sido revisados de nuevo por la comisión competente. Entiendo que al Pleno han de llegar los asuntos maduros, en su caso con unos pocos flecos, pero no con todas o casi todas las materias completamente crudas. Desde mi posición entre los no inscritos, me habría gustado que los grupos políticos hubieran llegado a acuerdos más consistentes. Una pena.